frú forseti það eru fáir ráðherrar sem hafa byrjað jafnilla og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra ég minnist þess að hæstvirtur félagsmálaráðherra árni magnússon

nú veltur á því hvort hæstvirtur sjávarútvegsráðherra muni sjá að sér og það mun ráðast meðal annars í svörum hans hvað varðar byggðakvóta til bíldudals hvort þessi ágæti maður ætli að sjá að sér hvað varðar sína stefnu það er vert að rifja það upp að fyrir hverjar einustu kosningar nánast hefur hæstvirtur sjávarútvegsráðherra sem frambjóðandi lofað því að hann muni ekki styðja óbreytt kvótakerfi síðan hefur hann lofaði hann því fyrir einar kosningar að hann mundi ekki styðja að hætt yrði við þorskaflamarkið síðan lofaði hann einnig því fyrir kosningar eða gaf það í skyn sterklega að hann mundi standa vörð um sóknardagakerfið allt hefur þetta þessi ágæti hæstvirtur sjávarútvegsráðherra svikið því miður en nú hefur hann yfir að ráða tólf þúsund tonnum sem hann getur veitt til byggða landsins sem hafa orðið fyrir barðinu á vondu kvótakerfi sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins hann hefur yfir þeim aflaheimildum

og það hefur komið fram á fundum með þingmönnum kjördæmisins að það sem þar á vantar til að hægt sé að hafa vinnslu á ný séu aflaheimildir nú veltur á því mun hæstvirtur sjávarútvegsráðherra standa með fólkinu á bíldudal og veita þeim rétt til að sækja sjóinn hann hefur yfir þessu að ráða hæstvirtur ráðherra og ég vona svo sannarlega að hann hafi eitthvað fram að færa í umræðunni en fari ekki að drepa málum á dreif með einhverju þvaðri út og suður það verður örugglega fylgst með svörum hæstvirtur ráðherra hvað hann hefur fram að færa en við erum búin að fá það á hreint þingmenn norðvesturkjördæmis á fundum meðal annars með atvinnuþróunarfélaginu fyrir nokkrum vikum síðan að það er þetta sem vantar það eru aflaheimildir og hæstvirtur

líú og muni þess vegna ekki veita fólkinu þessar heimildir en nú reynir á hvort hæstvirtur ráðherra ætlar að veita byggðarlaginu